Najlepša hvala za besedo. Jaz bi se pa kar navezal pri, na trditev, da, gospoda Širclja s strani predlagatelja, da migranti oziroma migracije in begunci niso nova stvar, kar je res. Bom kar predstavil zadevo bolj slikovno oziroma plastično, se bom kar izrazil. Pred več kot dva tisoč leti, vsi poznamo zgodbo o Jožefu, Marijo, Mariji in Jezusu. In to so bili prvi begunci, tudi potrjeno, kar je dejstvo, ki so pribegnili v Egipt pred kraljem Herodom, da bi zaščitili oziroma rešili življenje svojemu sinu. In tudi žal danes dva tisoč pozneje spet se dogajajo iste zadeve, ko družine zaradi svojih otrok, da bi rešili svoje otroke, bežijo pred vojnami, pred lakoto, pred pohlepom kapitalizma. In zdaj sprašujem, se pravi, predlagatelja referenduma, a ste za ukinitev človekovih pravic. Hvala.